virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um uppbót á eftirlaun frumvarp þetta er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og þriðja maí á síðasta ári um fyrstu aðgerðir í þágu aldraðra og öryrkja og einnig í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá fimmta desember tvö þúsund og sjö um að ríkissjóður myndi tryggja að ellilífeyrisþegar fái að lágmarki tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði frá lífeyrissjóði að viðbættri uppbót á eftirlaun frá fyrsta júlí tvö þúsund og átta frumvarpinu er ætlað að bæta kjör þeirra sem hafa engin eftirlaun úr lífeyrissjóði eða eftirlaun sem ekki ná tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði almennt mun uppbót sú sem frumvarpið mælir fyrir um koma til viðbótar við þær tekjur sem þessir einstaklingar hafa frá tryggingastofnun ríkisins að teknu tilliti til atvinnu og fjármagnstekna þá mun hún hafa sambærileg áhrif á aðrar greiðslur frá ríkinu og lífeyrissjóðsgreiðslur hafa og skattleggjast með sama hætti samkvæmt frumvarpinu mun réttur til uppbótar ná til þeirra sem orðnir eru sextíu og sjö ára og hafa hafið töku eftirlauna úr lífeyrissjóði sem ekki ná tuttugu og fimm þúsund krónum á mánuði sem og þeirra sem náð hafa sama aldri og ekki eiga réttindi til eftirlauna hafi viðkomandi einstaklingur aðrar tekjur svo sem atvinnutekjur eða fjármagnstekjur koma þær til lækkunar á uppbótinni enda er henni ætlað að styrkja stöðu þeirra eftirlaunaþega sem hafa litlar sem engar tekjur fyrir utan greiðslur úr almannatryggingum bætur almannatryggingakerfisins fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og húsaleigubætur teljast ekki til tekna í þessu sambandi samkvæmt upplýsingum skattyfirvalda falla um fimm þúsund einstaklingar undir gildissvið frumvarpsins sé miðað við skattframtöl ársins tvö þúsund og sjö útreikningur uppbótar fer fram hjá skattyfirvöldum við álagningu opinberra gjalda ár hvert og miðast hann við tekjur síðastliðins tekjuárs gert er ráð fyrir að uppbót verði greidd með jöfnum mánaðarlegum greiðslum í tólf mánuði að frádregnum tekjuskatti og útsvari og er greiðslutímabil frá ágúst og fram í júlí árið eftir verði frumvarpið að lögum hefjast greiðslur fyrsta ágúst næstkomandi gert er ráð fyrir að skattstjórar í hverju umdæmi annist framkvæmd þessara laga áætlaður heildarkostnaður ríkissjóðs vegna uppbótar á eftirlaun að teknu tilliti til skatta og áhrifa á almannatryggingar er um sex hundruð milljónir króna gera má ráð fyrir að samhliða því sem þeim fækkar sem ekki eiga réttindi í lífeyrissjóðum eftir því sem fram líða stundir muni færri þurfa á uppbót á eftirlaun að halda og því má áætla að kostnaður ríkissjóðs af uppbót á eftirlaun muni ekki hækka samfara fjölgun aldraðra á íslandi frú forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu